Señora Presidenta, en el horizonte del año 2020 y más allá de esta fecha, el auténtico riesgo sistémico que corre la Unión Europea es el de perder la capacidad de competir ante la existencia de grandes sectores económicos, cada vez más tecnológicos y

Capacidad para competir es lo que necesitamos competir para crecer, crecer para crear empleo, crear empleo y crecer para proteger y asegurar nuestro modelo social. La única materia prima imprescindible que tenemos es el conocimiento y debemos aprovechar ese conocimiento para innovar, para adaptarnos a los cambios y, sobre todo, para liderar esos cambios. Por eso, necesitamos invertir mucho más en universidades, en nuestro sistema educativo y en nuestra investigación y desarrollo para ser una potencia en aquello en que podemos serlo el conocimiento.